Of je nu uit Spalbeek, Split of Stockholm komt alle Europeanen krijgen hiermee te maken. We moeten ons dus goed voorbereiden, zodat iedereen in de maatschappij mee kan doen en bij kan dragen.

We roepen de lidstaten en de Europese Commissie daarom op om platformwerkers betere sociale bescherming te geven, om snel een einde te maken aan het grote onrecht van de loonkloof tussen mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen, om ouderen een beter uitzicht te bieden op nieuw werk,

We willen investeren in nieuwe banen en opleidingen, zodat mensen hun toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. De nieuwe Commissievoorzitter heeft ons idee dat we mensen moeten bijstaan wanneer het economisch flink tegenzit, gelukkig al omarmd.

Dan kunnen mensen er zeker van zijn dat Europa ook voor hen werkt.